Wer in Nigeria zu einer Haftstrafe verurteilt wird, hat nichts Gutes zu erwarten. Die Gefängnisse sind überfüllt, das Essen extrem schlecht und nur selten kann man bei Krankheiten auf eine ärztliche Versorgung hoffen.

Damit ist die Kapazitätsgrenze um mehr als das Doppelte überschritten. Schon bei kleineren Gesetzesverstößen drohen Haftstrafen, und wer arm ist, kann sich oft die Kaution oder die Geldstrafe nicht leisten. Die Untersuchungshaft kann bis zu zehn Jahre dauern. Das heißt, sie können unter Umständen zehn Jahre lang auf einen Verhandlungstermin warten. Ich sage das verbunden mit der Aufforderung an den EU Außendienst, ein ganz besonderes Augenmerk auf die beschleunigte und umfangreiche Veränderung des Justizwesens in Nigeria zu legen und entsprechende Reformen gezielt zu unterstützen. Und nun wurde ein Gesetz verabschiedet, das Personen, die in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung leben, hart bestraft, ebenso Einzelpersonen und Institutionen, die die Rechte von LGBTI Personen verteidigen. Dabei sieht bereits jetzt das Strafgesetzbuch in Nigeria Gefängnisstrafen bis zu 14 Jahren für gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen vor. In den nördlichen Bundesstaaten, dort wo das Scharia Strafgesetzbuch gilt, muss mit noch härteren Strafen gerechnet werden. Homosexualität wird als Sodomie bezeichnet. Dafür gibt es für unverheiratete Personen einhundert Stockschläge und ein Jahr Haft, verheiratete Personen müssen mit der Steinigung rechnen. Das neue Gesetz wird dazu führen, dass Menschen sich wegen ihrer sexuellen Orientierung verstecken werden, sie werden nicht die öffentlichen Dienststellen ansprechen, z.

wenn sie krank sind, werden sie nicht in die Krankenhäuser gehen.

Dabei hat Nigeria bereits heute die dritthöchste Anzahl von HIV Aids Infizierten der Welt.